Pane předsedající, jako bývalý ministr spravedlnosti podporuji obhajobu principu právního státu a je dobře, že zde máme mechanismy v současné Lisabonské smlouvě. Ale musím říci, že můj postoj k případným změnám je zdrženlivý, stejně jako to vyjádřila Komise ve své zprávě z roku 2017. Zkrátka a dobře, pokud bychom nyní sáhli ke změně Lisabonské smlouvy a posílili kontrolní mechanismy i v podobě každoročních preventivních zpráv, tak já vnímám, že třeba v mé zemi, v České republice, by to vedlo k tomu, že by populisté takovéto změny zneužili k boji proti myšlenkám evropské integrace a zneužili by to proti Evropské unii jako takové. A to si myslím, že jako reální politici bychom také měli vnímat.